Der Kommissar hat darauf hingewiesen, dass 90 aller neu geschaffenen Arbeitsplätze im europäischen Binnenmarkt Arbeitsplätze im tertiären, im Dienstleistungssektor sind. Das bedeutet aus meiner Sicht und aus der Sicht der EVP Fraktion zunächst einmal, dass der Verzug bei der Umsetzung, den es zwar nur in wenigen, aber immerhin in einigen Mitgliedstaaten gegeben hat und gibt, unbedingt abzustellen ist. Wir bitten die Kommission, sich wirklich mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass die Dienstleistungsrichtlinie, die ja schon seit

Drittens möchte ich darauf hinweisen, dass die Schaffung des einheitlichen Ansprechpartners und dies ist schon verschiedentlich angesprochen worden dem Nukleus eines europäischen Verwaltungsrechts darstellt. Deswegen verstehe ich natürlich, dass die Mitgliedstaaten sich an der einen oder anderen Stelle über bürokratische Verfahren bei der gegenseitigen Evaluierung Frau Gebhardt, Sie hatten darauf hingewiesen beklagen. Aber wer den Binnenmarkt möchte, muss eben am Ende auch dafür arbeiten, dass er funktionieren und gelingen kann. Deswegen, Herr Kommissar, freue ich mich außerordentlich, dass Sie immerhin schon tausend Notifizierungsvorschläge bekommen haben, bei denen Mitgliedstaaten ihre nationalen Gesetze geändert haben. Ich hoffe, dass Sie noch weitere bekommen. Das Ganze soll nicht zur bürokratischen Überwölbung der Kommunen dienen, sondern es soll dazu dienen, den Binnenmarkt für die Dienstleistungsanbieter gangbar zu machen.